Na wstępie również chciałbym podziękować pani poseł Marii Eleni Koppie za przygotowanie tego wszechstronnego i wyważonego sprawozdania. W mojej opinii jednym z kluczowych czynników sprzyjających skuteczności polityki rozszerzania jest efektywność instrumentów pomocy przedakcesyjnej. Podobnie jak sprawozdawczyni pozytywnie oceniam propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą przyszłego kształtu instrumentu pomocy przedakcesyjnej, a zwłaszcza zwiększenie o ponad 7 wysokości wsparcia finansowego, jak również propozycję zwiększenia zróżnicowania pomocy odpowiednio dopasowanej do potrzeb danego kraju beneficjenta

działalności małych i średnich przedsiębiorstw mających kluczowe znaczenie dla rozwoju